Questi due casi hanno in comune una cosa queste due multinazionali sono entrambe partner di Expo 2015, per queste ragioni, Signora Presidente, ho votato contro la risoluzione di Expo, approvata oggi, e per queste ragioni sarò presente domani alla manifestazione May Day No Expo, contro il lavoro precario, contro lo sfruttamento del pianeta.